Paní předsedající, ve zprávě považuji za klíčový náš požadavek na bezpodmínečné a okamžité propuštění všech politických vězňů v Bělorusku. Za stejně důležité považuji jejich následnou plnou rehabilitaci, co se týče všech občanských práv, zahlazení odsouzení v trestních rejstřících a majetkové odškodnění. Bez těchto kroků není možné rušit sankce Evropské unie cílené na hlavní představitele totalitního režimu v Bělorusku. Lidé v Bělorusku by měli vědět, že evropská finanční pomoc je vázána na demokratické reformy, spravedlivé volby s rovným přístupem opozice do médií.

Společným cílem je dosáhnout fungující ochranu vlády práva a základních lidských práv a svobod také v této zemi na východě naší Evropy.